Ich danke Ihnen dafür. Sie haben Tendenzen aufgegriffen Wir sind innovativer in dem Programm, wir sind schneller, wir sind ambitionierter, mit dem EISC adressieren wir zum ersten Mal die neue Start Up Szene, die uns fast täglich neue Technologien beschert. Ich glaube, das Parlament hat Ihren Vorschlag aufgegriffen. Ich möchte mich aber auch an die Bürger Europas richten in diesen Tagen, wo wir oft von den Schwierigkeiten in Europa sprechen, auch von einem Europa, das manchmal droht, auseinander zu fallen das ist das gute Europa. Wir haben hier im Parlament innerhalb kürzester Zeit den Kommissionsvorschlag aufgegriffen, wir haben ihn substanziell verändert aber als Beitrag und nicht sozusagen als Kritik.

Ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass das kein Forschungsprogramm ist, sondern ein wichtiger Beitrag für die Menschen von Europa auch für junge Leute, was Innovation, was Start Ups betrifft. Für Künstler und Kreative, weil wir zum ersten Mal die creative industries in Europa aufgegriffen haben, für die klassische Forschung, für die Grundlagenforschung.

Wir haben versucht, Kompromisse zwischen CO2 Reduktion auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Wettbewerbsfähigkeit Europas zu finden, und wir haben es gemeinsamen getan. Wir haben gemeinsam einen Traum und eine Vision, stolz zu sein, dass wir das größte Forschungsprogramm der Welt verabschieden.